Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren!

Die Briten sagen Wir wollen Boote beschießen, deswegen brauchen wir keine Quote.